Hier, de nombreux collègues n'ont pas été présents au moment des votes en raison de l'absence de sonnerie dans l'ensemble des bâtiments du Parlement européen. Il semblerait, et la rumeur court, que c'était pour ne pas couper le discours du président Juncker.